Preda s'éloigne beaucoup de la situation dont nous parlions pour venir au secours de la Roumanie, mais tel n'était pas mon propos. Je regrette qu'il ait proféré, à mon encontre, des propos que je juge injurieux. Je suis désolée, Monsieur Preda, je n'ai jamais défendu, ici, sur ces bancs, comme dans toute ma vie, la moindre dictature à travers le monde. J'ai toujours dénoncé les violations des droits de l'homme, quelles qu'elles soient dans tous les États quels qu'ils soient. Je lui demanderai donc de bien vouloir retirer ses propos à mon égard et je l'en remercie par avance.